Das klingt trocken und langweilig, doch hinter dieser Blockade verbirgt sich ein echtes großes Problem für unsere Fischer und für unsere Meeresumwelt. Die ehrgeizige Reform der gemeinsamen Fischereipolitik, die Schluss machen soll mit Überfischung und Rückwürfen, muss durch Mehrjahrespläne umgesetzt werden. Ich hoffe, dass die Reform unter irischer Präsidentschaft unter Dach und Fach gebracht wird. Ich werde mein Möglichstes dafür tun. Direkt im Anschluss müssen wir mit der Umsetzung durch Mehrjahrespläne beginnen. Wir brauchen also jetzt eine Lösung. Ich appelliere an die Vernunft des Rates. Respektieren Sie bitte den Lissabon Vertrag! Und ich appelliere an die Kommission Sie sind die Hüterin der Verträge. Sorgen Sie dafür, dass der Lissabon Vertrag eingehalten wird! Helfen Sie uns, aus dieser Sackgasse herauszukommen! Ich fordere den Rat auf Zwingen Sie uns nicht, den Europäischen Gerichtshof anzurufen! Richtig und wichtig ist, die Fischer warten auf eine Entscheidung. Sie haben kein Verständnis für diesen unsinnigen Streit.